Notre collègue Viviane Reding prépare précisément sur ce point une communication de la Commission européenne qui touchera l'ensemble des considérations et des éléments de la publicité frauduleuse dont sont victimes non seulement d'ailleurs les entreprises, mais aussi quelquefois les consommateurs.